Ich finde es hochinteressant, mit welcher Verve hier darüber diskutiert wird, dass wir nachhaltige Investitionen von den Investitionsregeln ausnehmen sollten.

Ich finde es aber gleichzeitig überraschend, dass diese Regel der Nachhaltigkeit bei anderen Investitionen anscheinend überhaupt keine Rolle spielen soll.

Sprich Hier werden Milliarden versenkt in Investitionen, in fossile Infrastruktur, die wir nachgewiesenermaßen nicht brauchen. Wir produzieren hier Investitionen, die für die europäischen Bürgerinnen und Bürger verloren sind, die die Klimakrise sogar eher noch anheizen. Ich finde es wirklich faszinierend, dass wir auf der einen Seite darüber reden, dass wir nachhaltige Investitionen vielleicht nicht ganz so streng betrachten wollen, aber auf der anderen Seite absolut nicht nachhaltige Investitionen mit beiden Händen ausschütten wollen.